Domnule președinte, Fondul pentru securitatea internă a Uniunii a fost instituit în 2014 pentru a facilita cooperarea transfrontalieră și schimburile de informații între statele membre.

Trebuie să subliniez că a crescut, în ultimul timp, criminalitatea transfrontalieră. De aceea, acești bani trebuie cheltuiți pentru a întări frontierele externe și, mai ales, pentru a cumpăra acea aparatură care să poată scana documentele de călătorie, pașapoartele, altele, pentru fiecare cetățean UE sau non UE care intră și iese din Uniunea Europeană. Vorbim de scanare în baze de date, care se face foarte rapid, într un minut și scanarea imaginii vizuale a feței. Toate astea înseamnă protecție și pentru toate astea există bani în acest fond de securitate, pe care statele membre trebuie să i cheltuiască.